Nekünk, az igazságos jogállam mellett elkötelezett képviselőknek három követelésünk van. Egy Európának erélyesen fel kell lépnie a jogállamiság védelmében és az igazságtalan rendszereket kiépítő vezetőkkel szemben! Kettő olyan eszközökre, olyan mechanizmusra van szükségünk, amelyet nem tud két, egymásnak falazó kormány egyenesen kijátszani. Három minden esetben elvárjuk, hogy ne az érintett tagállamok népei bűnhődjenek kormányaik bűneiért! Képviselőtársaim! A magyar emberek azt üzenik Önöknek, európai döntéshozóknak, hogy a magyar nép nem egyenlő Orbán Viktorral! Ne a miniszterelnököt tömjük ki európai forrásokkal, hanem adjuk azoknak, akiknek alapvetően szántuk a tisztességes embereknek, vállalkozásoknak, civil szervezeteknek! Elég volt a tehetetlenségből!